Pane předsedající, já chci poděkovat autorům tohoto návrhu, že ho dnes projednáváme na plénu. Případ Boba Ruguriky je mimořádně důležitý. Je to další příklad novináře, který za svoji investigativní činnost byl nezákonně obviněn.

Tedy je zde jasné, že v Burundi dochází ke zneužití justiční moci a my na to musíme takto upozornit. Ta situace je o to horší, že Burundi je partnerem Evropské unie.